Je ne dis pas que vous vous êtes trompé, je dis que la Commission s'est trompée. Elle s'est trompée sur la notion de marché de l'énergie.

Vous avez également coupé les notions de production et de distribution indispensables au marché de l'énergie, lequel est un oligopole naturel. Vous vous êtes trompés sur la notion de priorité entre les priorités de l'environnement, les priorités de la concurrence et celles de la sécurité. La sécurité est première. Vous vous vous êtes trompé sur les notions de responsabilité et de solidarité.

Ce sont eux qui sont responsables.

La Commission s'est trompée sur la notion de sécurité première.